En la Unión Europea, en el Partido Popular Europeo hemos siempre hecho una apuesta firme por el multilateralismo y obviamente el marco adecuado para llevarlo adelante es, sin lugar a dudas, la Organización Mundial del Comercio. Un enfoque que, como demuestran acuerdos como el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, busca especialmente mejorar la situación económica de todos sus países miembros. Porque no tengamos ninguna duda a mayor apertura comercial, mayor desarrollo económico. Hay multitud de ejemplos que así lo prueban. Aquí creo conveniente destacar que la Conferencia Ministerial que se va a celebrar en Nairobi, como bien ha destacado la Comisaria, va a ser un punto de inflexión que todos deseamos y todos contribuiremos a que sea para bien, porque necesitamos crecimiento económico, necesitamos creación de empleo, ahora más que nunca. Y no debemos olvidar tampoco que el multilateralismo debe no solo convivir, sino también debe ser complementado con los acuerdos bilaterales, acuerdos regionales y acuerdos plurilaterales a través de los cuales se está liberalizando el comercio en todo el mundo. Acuerdos como el ACS, acuerdos como la ATCI o el acuerdo con Mercosur son, ahora más que nunca, vitales para la agenda comercial de la Unión, porque pueden complementar y pueden también fomentar la labor de la Organización Mundial del Comercio en aquellas áreas en las que el multilateralismo